forseti áformar að þessi fundur standi ekki lengur en til klukkan

á nýjum fundi sem hefst tíu mínútum fyrir klukkan átta í kvöld fari fram almennar stjórnmálaumræður